Il riconoscimento dagli Stati Uniti di Gerusalemme occupata come capitale di Israele è un pericoloso atto unilaterale che mina alla base diversi principi di diritto internazionale. Ignora sia le risoluzioni dell'ONU, che enfatizzano lo status speciale di Gerusalemme, sia la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2004, che definisce Israele come potenza occupante in alcuni territori che comprendono Gerusalemme Est. Ma soprattutto indebolisce drammaticamente ogni speranza di una soluzione a due Stati, innesca ulteriori tensioni e violenze, con drammatiche conseguenze in termini di scontri, feriti e vite umane. La posizione della mia delegazione, il Movimento 5 Stelle, sulla questione israelo palestinese è sempre stata coerente ed in linea con le disposizioni del diritto internazionale due popoli due Stati, rimozione delle colonie illegali israeliane nei territori occupati e rispetto da parte di Israele delle infrastrutture finanziate con i soldi europei in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.